Beste voorzitter, geachte commissaris Dombrovskis, beste collega's, eerst en vooral zou ik de heer Hökmark willen bedanken voor zijn inspanningen bij de samenstelling van het verslag.

Het resultaat is een duidelijk compromis waar een grote meerderheid achter kan staan. Elk jaar investeren we veel tijd in het analyseren van onze economie en proberen we te bepalen hoe we het beter kunnen doen. Het belangrijkste resultaat zijn de landenspecifieke aanbevelingen.

Over vele maatregelen kan je natuurlijk verschillende visies hebben, maar een hoge schuldenlast is een risico en een hypotheek op de toekomst. We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen hier de rekening niet van moeten betalen. We moeten niet minder uitgeven, maar anders. We moeten meer investeren in onderzoek en innovatie om zo onze competitiviteit te bewaren. De economie moderniseren, administratieve lasten verlagen en de belasting op arbeid verminderen, om zo meer investeringen aan te trekken, wat de groei zal stimuleren. Investeren in innovatie zal de werkgelegenheid en de welvaart voor de toekomst verzekeren. Landen die het minder goed doen, budgettair of op het gebied van competitiviteit en productiviteit, moeten meer inspanningen doen.

Daarentegen, lidstaten die het goed doen, mogen zeker niet gestraft worden. Ten laatste zou ik graag het volgende willen benadrukken de basis van een economie is een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, dus een gezonde fiscaliteit. Dit is de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het semester is een document dat een breed beeld geeft van onze economie. Werkgelegenheid maakt hier, zoals vele andere aspecten, een deel van uit.